Die Reform des Solidaritätsfonds schließt eine lange klaffende Lücke in der europäischen Regionalpolitik. Mein Dank geht deshalb an die griechische Präsidentschaft, die leider heute nicht da ist, denn ohne ihr Engagement hätten wir das wohl nicht auf den Weg gebracht.

Genau an dieser Stelle haben wir Grüne wieder angeknüpft. Wir haben dafür gesorgt und darauf bin ich stolz dass in die Verordnung hineingeschrieben wird, dass für Prävention eine Berichterstattung stattfinden muss. Das heißt, das Geld bekommen die Regionen nur, wenn sie auch wirklich umweltgerechte Präventionsmaßnahmen damit machen. Denn eines ist klar Die Flüsse brauchen wieder ihren Raum. Nur dann können wir wirklich solidarisch mit den Menschen sein, nur dann können Hab, Gut und Leben geschützt werden.